herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi til myndlistarlaga með frumvarpinu er lagður almennur lagarammi fyrir myndlistarstarfsemi sem ríkið stendur fyrir bæði með rekstri listasafns íslands og með ýmsum styrkveitingum með setningu rammalöggjafar um myndlist er fylgt eftir þeirri stefnumörkun sem þegar hefur komið fram á öðrum sviðum menningarstarfsemi svo sem

við setningu safnalaga númer hundrað og sex tvö þúsund og eitt breyttist hlutverk listasafns íslands á þann veg að það var gert að höfuðsafni á sviði myndlistar eins og við þekkjum og vitum eru

samkvæmt nýsamþykktum lögum og listasafn íslands í kjölfar þeirra var gert ráð fyrir því að einstök lög um söfn yrðu endurskoðuð þar á meðal lög um listasafn íslands í frumvarpinu kemur sú endurskoðun fram í endanlegri mynd en ákvæði þess um listasafn íslands eru löguð annars vegar að

þjóðleikhúsið og var það form laga meðal annars haft til hliðsjónar við gerð lagafrumvarps þessa gert er ráð fyrir að frumvarpið taki til allrar myndlistarstarfsemi sem ríkið stendur fyrir eða styrkir nema listskreytingasjóðs íslands og listasafns einars jónssonar frumvarpið greinist í tvo meginkafla þar sem annars vegar er fjallað um listasafn íslands og hins vegar myndlistarráð ákvæði frumvarpsins um listasafn íslands eru gerð einfaldari en í núgildandi lögum um safnið og taka meðal annars mið af þeim ákvæðum þjóðminjalaga

annars að gert er ráð fyrir að safnið veiti öðrum listasöfnum ráðgjöf stuðli að samvinnu listasafna og vinni að samræmdri safnastefnu á sviði myndlistar helstu breytingar sem lagðar eru til á ákvæðum gildandi laga um listasafn íslands lúta að því að einfalda þann lagaramma sem um safnið gildir og efla sjálfstæði þess sem höfuðsafns á sviði íslenskrar myndlistar

í þess stað lagt til að ætíð skuli auglýsa embætti safnstjóra laust til umsóknar í lok hvers skipunartímabils þar er byggt á sömu reglu og gildir um þjóðleikhússtjóra samanber aðra málsgrein sjöttu grein leiklistarlaga í frumvarpinu er að finna mikilvæg nýmæli þar sem lagt er til að skipað verði myndlistarráð og að stofnaður verði sérstakur myndlistarsjóður til þessa hefur myndlistin ekki átt sér formlegan samstarfsvettvang líkt og þann sem nú er gert ráð fyrir að verði stofnaður fyrirhugað er að myndlistarráð verði samstarfsvettvangur um málefni íslenskrar myndlistar hliðstætt leiklistarráði og tónlistarráði menntamálaráðherra til ráðgjafar enn fremur er ráðinu ætlað að stuðla að kynningu á íslenskum myndlistarmönnum og listsköpun þeirra og vinna að því að efla alþjóðlegt samstarf íslenskra myndlistarmanna og stofnana myndlistarráð mun þannig veita ráðuneytinu faglega aðstoð og stuðning auk þess að með tilkomu sjóðsins og ráðsins er kominn rammi fyrir styrkveitingar ríkisins til þessa málaflokks

leiklistarsjóðs kvikmyndasjóðs tónlistarsjóðs safnasjóðs húsafriðunarsjóðs og fornleifasjóðs og er ljóst að þetta form fjárveitinga til menningarstarfsemi getur tryggt betur en áður góða nýtingu þeirra fjármuna sem ríkissjóður veitir til verkefna á þessu sviði í því sambandi má benda á að menntamálaráðuneytið hefur um langt árabil veitt margvíslega styrki á sviði myndlistar af safnliðum í fjárlögum er þar einkum um að ræða ferðastyrki til einstaklinga og hópa styrki vegna einstakra verkefna innan lands og erlendis ráðuneytið hafði um árabil sér til ráðgjafar myndlistarnefnd sem skipuð var fulltrúum sambands íslenskra myndlistarmanna sýn listasafns íslands og ráðuneytisins en með tilkomu sjálfseignarstofnunarinnar kynningarmiðstöðvar íslenskrar myndlistar fól ráðuneytið miðstöðinni að annast styrki vegna verkefna erlendis og myndlistarnefndin var lögð af hlutverk myndlistarsjóðs verði að veita fjárhagslegan stuðning til verkefna á sviði myndlistar til að efla hana og koma henni á framfæri hér á landi og erlendis en myndlistarráð gerir tillögu til ráðherra um úthlutun úr myndlistarsjóði áætlað er að átján milljónir króna framlag í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og átta sem heyrir undir kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar renni í myndlistarsjóð þegar litið er til þeirra fjölþættu verkefna sem frumvarpið gerir ráð fyrir að sjóðurinn sinni verður ekki undan því vikist að styrkja fjárhagsstöðu myndlistarsjóðs til lengri tíma og er eðlilegt að um það verði fjallað við undirbúning fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og níu virðulegi forseti ég hef gert grein fyrir þessu frumvarpi til myndlistarlaga því er meðal annars ætlað að gera regluverkið myndlistarmál markvissara og skýrara en nú er legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar menntamálanefndar að lokinni fyrstu umræðu